Gospod minister, jaz se lahko z vami strinjam. Mogoče bi, svoje vprašanje dopolnila še v tistem delu, ko bi dala v razmislek to uravnilovko po MOFAS-u, mogoče bi tukaj bilo potrebno pogledati, ali spet imamo uravnilovko za vse enako, ker ker vemo, da niso vse šole enake, da nimajo vsi enakih pogojev, če seveda govorimo o celi Sloveniji. To je prva zadeva. In pa, še mogoče samo, ker še imam minutko, še mogoče samo en pregled, kaj so mi pravzaprav napisali. V tem trenutku imamo, problem, da štiri tisoč dijakov sedmih, srednjih mariborskih šol pravzaprav nima kje izvajati telovadnice, zima se približuje in verjetno bo tu neko rešitev potrebno najti. Zato bi vas jaz, na tem mestu prosila, da še mogoče vi kot minister enkrat skličete sestanek, nanj povabite vse udeležence, se se pravi, tako ravnatelje srednjih šoli kot Mestno občino Maribor in seveda pri vas tiste odgovorne, ki jim morajo za to odgovarjati, in poskušate najti, neko rešitev. Zdaj, rešitev bi lahko tudi bila, da mogoče vsak malce popusti, vsak mogoče tudi pogleda, če ima še kje kakšne prihranke in na ta način, najdemo optimalno rešitev za vse za vseh, štiri tisoč dijakov. Meni se zdi grozno, da se v enaindvajsetem stoletju moramo pogovarjati o tem, da bodo dijaki imeli kje na toplem telovaditi. Hvala lepa.